förum aftur yfir spurningarnar nú er það þannig að það kom nokkuð þokkalegt svar mundi ég segja við fyrstu spurningunni minni um það að það væri greinilegt að háttvirtur þingmaður telur að við þurfum að endurskoða þau ákvæði sem varða verðtryggingu lífeyris og líka raunar þær kröfur sem eru gerðar varðandi tryggingafræðilega stöðu sjóðanna og þá undirliggjandi það sem er síðan afleitt af raunar lögum alþingis sem er reglugerð fjármálaráðherra um þessa þrjá og hálft prósent raunávöxtunarkröfu sem er gerð á sjóðina ég fagna því að heyra það að háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson er orðinn sammála því að það sé nauðsynlegt að endurskoða ávöxtunarkröfu sjóðanna og líka raunar bara þeirri kröfu sem er sett almennt á lífeyrissjóðina um það sem er lofað í lögunum verðtryggðum lífeyri síðan varðandi tvö spurninguna ætla ég aðeins að hjálpa þingmanninum hér og segja það að svarið er b xb þannig að raunávöxtunin varð fyrst og fremst jákvæð þegar vaxtafrelsi var komið hér á en ekki þegar verðtrygging var komin á með ólafslögunum almenn verðtrygging árið nítján hundruð sjötíu og níu þetta hefur alltaf snúist um vexti og menn fóru þessa hringleið með verðtrygginguna vegna þess að þeir höfðu á þeim tíma töluverðar áhyggjur af því hvaða áhrif það mundi hafa að gefa vexti

og við höfum neitað að horfast í augu við er að verðtryggingin er ekki orðin eins og hún átti að vera krafa um ákveðið verðgildi krónunnar heldur hefur þetta orðið krafa um ávöxtun því að í grunninn snerist þetta alltaf um vextina og við erum með frjálsa vexti á íslandi ég verð síðan að segja varðandi þriðju spurninguna að það er hálfleitt að heyra að formaður sjálfstæðisflokksins er ekki að taka undir ályktun landsfundar um það að færa beri niður höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána sérstaklega í ljósi þess að það alla vega miðað við sjónvarpsútsendingar þá var þetta mikið